Ministru za javno upravo gospodu Rudiju Medvedu, izvolite. hvala lepa, gospa, kolegica Tina Heferle. Spoštovani gospod, minister. V SAB-u vplive in posledice podnebnih sprememb jemljemo zelo resno, saj bodo vplivale tudi na bodoče generacije, na mlade, stroka si je glede podnebnih sprememb zelo enotna, potrebno je imeti sektorsko reševanje, vemo, da ob kmetijstvu, stanovanjski gradnji in, ljudeh predstavlja promet enega od ključnih dejavnikov k izpustom in posledicam podnebnih sprememb. Ministrstvo za infrastrukturo tako izvaja številne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti, posodablja železniško infrastrukturo nabavlja nove vlakovne kompozicije, izboljšuje avtobusni promet z vpeljavo hitrih avtobusnih linij, ne gre pa pozabiti, da je vpeljalo tudi enotno avtobusno, enotno, vozovnico za javni potniški promet in eden od ukrepov od možnih ukrepov, seveda na prvi pogled nepriljubljenih, saj gre za spremembo navad in, bom rekel, pravic in obveznosti je vseeno je tudi po, vezava povračila potnih stroškov javnih uslužbencev na to, na to, ali, bodo karto za javni potniški promet dejansko tudi kupili. Ne gre pozabiti, da ob številnih vlaganjih, ki jih ministrstva in vlada izvaja, ministrstvo za javno upravo za povračilo potnih stroškov namenja kar sto trideset milijonov evrov. Jaz se zavedam, da bo tak predlog naletel na neodobravanje, bi pa, še posebej ob dejstvu, da javni potniški promet ni razvit do te mere, da bi bil vsem dostopen, zato mi predlagamo, da bi se vsaj na prvi pogled, v prvem koraku preučila možnost, da bi se javne uslužbence spodbudilo k uporabi javnega potniškega prometa na način, da bi se jim omogočila omogočilo povračilo potnih stroškov za nakup dražje enotne vozovnice, ne pa tako kot sedaj, kot je kot so upravičeni do najcenejše vozovnice. Zanima me vaše mnenje, še posebej v luči, ker se je v Mariboru pojavila skupina javnih uslužbencev, ki nekako posredno zahteva vezavo povračila potnih stroškov za nakup, te vozovnice, hvala. Glede na dejanski nakup te vozovnice, hvala lepa. Hvala, gospod poslanec, gospod minister, izvolite, imate besedo.